Oui, c'est le seul pays d'Europe qui pratique la peine de mort. Oui, il faut soutenir le rapporteur spécial de l'ONU.

Ils sont le plus souvent refoulés en Biélorussie, au risque d'être renvoyés dans leur pays, où l'on sait ce qu'ils risquent, compte tenu des bonnes relations de ce pays avec la Russie. Pire, l'Union négocie actuellement un partenariat de mobilité incluant, bien sûr, un accord de réadmission. Je regrette donc que nos propositions dans ce domaine n'aient pas été retenues. Il n'est pas possible de ne retenir, dans les violations des droits de l'homme, que celles qui arrangent les uns et les autres et de fermer les yeux sur les risques que courent les opposants politiques des amis de M.

Les droits de l'homme ne sont pas à géométrie variable, on l'oublie trop souvent au sein des institutions européennes.